nú svo að batnandi mönnum er best að lifa og ég vil þakka fyrir það að háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson

varðandi orðhengilshátt og varðandi það hvort umræðan hér sé ekki um aðalatriði þá er það misskilningur hjá háttvirtum þingmanni vegna þess að aðalatriði við þær aðstæður sem þjóðin lifir við núna er það að ríkisstjórnin komi fram sem einn maður og

hefur samfylkingin leikið allan tímann með ósannindavaðli og öðru sem er alls ekki sæmandi þeim sem sitja í ríkisstjórn heyr